bara forseti ég velti því fyrir mér hvort það séu svo miklar gleðifréttir að nokkur helstu herveldi nato geti hugsað sér að koma hér með stríðstól sín á næstu tveimur árum og leika sér í lofthelginni að það eigi erindi sem sérstakur innskotskafli inn í ræðu hæstvirts utanríkisráðherra þeirrar skoðunar var greinilega hæstvirtur iðnaðarráðherra sem kom boðskapnum hingað til hennar í púltið ég þakka þessa munnlegu skýrslu sem kemur eðli málsins samkvæmt víða við eins og umfang þessa málaflokks er orðið

varnarmál annars vegar þróunarsamvinnu og slíka hluti í þriðja lagi hin klassísku alþjóðastjórnmál og utanríkismál og þar fram eftir götunum umfang málaflokksins vex og það sjáum við bæði af efnisþáttunum sem þar

í upphafi ræðir ráðherra um það verkefni sem ný ríkisstjórn hafi staðið frammi fyrir á sviði öryggis og varnarmála í kjölfar brottfarar bandaríkjahers og talar þar um að ýmsir lausir endar hafi verið óhnýttir ég held að þetta sé vægt til orða tekið hjá ríkisstjórn sem hefur stofnað til stórfelldra útgjalda af þessu tilefni án heimilda í fjárlögum og þarf að sækja um hálfa og heila milljarða í viðbót samkvæmt fjáraukalögum eða fjárlagafrumvarpi næsta árs hæstvirts utanríkisráðherra nefnir einnig til bæði hnattvæðingu og ég hefði haft gaman af því að hæstvirtur ráðherra hefði þá haft þá umræðu aðeins dýpri og meðal annars kæmi í ljós hvort hæstvirtur utanríkisráðherra skrifar upp á það fyrirbæri eins og það er almennt um það fjallað sem ætla mætti af þessum texta eða hvort hæstvirtur ráðherra deilir hópi með þeim sem gagnrýna fyrirbærið að minnsta kosti að því leyti sem því er áfátt og tekur ekki tillit til mannréttinda félagslegra sjónarmiða og umhverfismála í kafla um utanríkisþjónustu nýrrar aldar sem ráðherra ræðir

og utanríkismálanefndar og ég held að það sé óumflýjanlegt að taka það til skoðunar að efla utanríkismálanefnd og gera hana betur í stakk búna til að sinna sínu hlutverki á þessu sviði fylgjast með þeim stórauknu útgjöldum sem á komandi árum eiga að renna til þróunaraðstoðar til varnarmála ef svo heldur sem horfir eða hvað sem menn vilja kalla það ég fagna áherslum á norðurslóðir sem forgangsverkefni ég hef sjálfur verið talsmaður þess að íslendingar settu sér það sem ég hef stundum kallað nærsvæðastefnu þar sem safnað væri saman okkar áherslum á sviði samskipta við grannríkin og norðursvæðin og í því sambandi vil ég leyfa mér að nota tækifærið og fagna allt sérstaklega ræðismannsskrifstofu íslands í færeyjum og færeyskum fulltrúa í reykjavík og ég vona að sem allra fyrst komist sambærileg skipan mála á í samskiptum okkar við grænland þá að öðrum atriðum í kafla fimm um störf sem er gefin sú fallega yfirskrift störf í þágu friðar er meðal annars komið inn á afganistan friðargæsluna og stöðu mála þar þar segir hæstvirtur ráðherra með leyfi forseta að þó að verkefnið sé gríðarlega erfitt sé þó enginn vafi á því að mikið hafi þegar áunnist er það hefur mikið þegar áunnist í afganistan hvernig er staða mála þar er ekki veruleikinn sá að ástandið er bera þar í dag heldur en hefur verið mjög lengi að slepptu kannski stuttu tímabili á síðustu mánuðum ársins tvö þúsund og eitt eða eftir að ófriðnum lauk og fyrri hluta árs tvö þúsund og tvö er ekki veruleikinn sá að talíbönum vex ásmegin og ýmsum fleiri hópum og héraðshöfðingjum að mannfall óbreyttra borgara er vaxandi að ópíumframleiðslan er í hæstu hæðum er ekki veruleikinn sá að það er þegar orðinn fullur tugur þúsunda óbreyttra borgara að minnsta kosti sem hefur látið lífið vegna átakanna frá því að árásirnar voru gerðar á afganistan snemma vetrar tvö þúsund og eitt þar af hafa fallið fleiri óbreyttir borgarar í afganistan á síðasta einu og hálfa árinu en féllu í árásunum á bandaríkin ellefta september

erindi í afganistan við þær aðstæður sem þar eru og í ljósi þeirra lagaákvæða sem sett voru hér á alþingi síðastliðið vor um þá starfsemi að hún skuli annars vegar alfarið vera á borgaralegum forsendum og að hún megi hins vegar aldrei brjóta í bága við mannréttindasamninga og sáttmála svo kemur að liðnum öryggi og varnir í ræðu hæstvirts ráðherra og

á hann á að setja fimm hundruð þrjátíu og þrjú komma átta milljónir króna en þá er ekki allt talið ef við tökum rekstur ratsjárstofnunar

ef við tökum fastanefnd íslands hjá nato með þá á rekstur hennar að kosta hundrað milljónir ef við tökum árgjaldið til nato iðgjaldið

að á fjáraukalögum þessa árs þá á að biðja um að minnsta kosti sex ef ekki átta hundruð milljóna króna eftir því hvort við tökum tvö hundruð milljónir til loftflutninga á vegum nato þarna með með öðrum orðum sá veruleiki blasir við okkur að á einu og hálfu ári eða varla það eiga renna úr ríkissjóði íslands tvö komma eitt til tvö komma fimm milljarðar króna í hernaðarleg verkefni þá vantar mikið upp á að öllum útgjöldum sem þessu tengjast sé til haga haldið því það er ljóst að aðilar eins og landhelgisgæslan ríkislögreglustjórinn og sýslumannsembættið á suðurnesjum svo eitthvað sé nefnt eru að bera heilmikil útgjöld og vaxandi sem þessu tengist og það þarf auðvitað að fara yfir það og kortleggja það hvað þessi ósköp eru öllsömul að kosta okkur móttaka á erlendum herjum hér til æfinga og svo framvegis samanber fagnaðarerindið sem flutt var sem skotið var inn í ræðu utanríkisráðherra áðan vel að merkja allt er þetta brölt undir þeim formerkjum að það sé á svokölluðum friðartímum þetta eru útgjöldin á svokölluðum friðartímum því ef þeir verða nú ekki fyrir hendi og ófriðlegar horfir þá er það gamli samningurinn við bandaríkin sem á að bjarga okkur ekki þetta ég held að við séum að glata hér niður alveg sorglega góðu tækifæri til að brjóta í blað í utanríkismálum íslands og endurskilgreina þetta viðfangsefni það erum við því miður ekki að gera þetta er allt saman fast í gamla farvegi hernaðarhyggjunnar og militarismans því miður í staðinn fyrir að skilgreina þau verkefni sem núna blasa við okkur á borgaralegum forsendum björgunarstörf mengunarvarnir og annað slíkt sem snýr að hafinu að ísland verði ekki bara herlaust land heldur afvopnað

sem slíkt og við öflum þeirra stöðu okkar viðurkenningar á alþjóðavettvangi í staðinn fyrir að hrökklast í þennan farveg að fara inn á íslensku fjárlögin stóraukin eða nýtilkomin útgjöld til hernaðarlegra málefna svo nemur nú engum smáum fjárhæðum á næsta ári verður þetta meira heldur en allur rekstur háskólans á akureyri sem vissulega fær of lítið fé kostar síðan að öryggi og öryggishugtakinu sem hæstvirtur ráðherra nefnir þarna og stöðu nato í því sambandi og það tengist líka því sem ég áður ræddi um afganistan og erindi okkar þar hæstvirtur ráðherra telur það til marks um breytta tíma í þessum efnum að nato skilgreinir sig nú ekki lengur sem varnarbandalag heldur sem öryggisbandalag að það er rétt að nato hefur breyst og sú þróun hófst strax upp úr nítján hundruð níutíu með fundum í róm new york og víðar en hvernig hefur það breyst og hvað er þá fólgið í þessu nýnefni varnarbandalag öryggisbandalag í staðinn fyrir varnarbandalag jú það er væntanlega hið nýja hlutverk nato að geta látið til sín taka utan landamæra aðildarríkjanna það sem á ensku er kallað autoeriastrategy og við höfum séð dæmi um og tveir atburðir eru táknrænir fyrir það er loftárásir nato á júgóslavíu á sínum tíma þar sem meðal annars var skotið á borgaraleg skotmörk eins og útvarpsturninn í belgrad sem er klárt brot á alþjóðalögum og það er afganistan og það hlutverk sem nato tók við þar eða bandaríkjamenn hentu í nato sumarið tvö þúsund og þrjú að nato er orðið að einhvers konar hreinsunardeild eftir bandaríkjamenn þar sem þeir hafa farið um með báli og brandi það er nú hlutverkið og hvað eigum við að gera í þeim klúbbi hvaða erindi eigum við í klúbbi sem núna er kominn með þetta hlutverk áttum það svo sem aldrei en enn fjarstæðukenndara er það í dag að það sé í samræmi við þær áherslur og þá arfleifð íslands að vera herlaust og hlutlaust og friðsöm smáþjóð að eltast við þetta þess vegna er ég algjörlega andvígur þeim áherslum sem lesa hefur mátt á köflum út úr ræðum og málflutningi nýs utanríkisráðherra að við eigum að leggja sérstaka og aukna áherslu á virka þátttöku í nato ég tel að það sé verið að fara í ranga átt má ég þá líka nefna af því ráðherra kemur inn á það hér að skipaður hafi verið sérstakur tólf manna starfshópur fólks með víðan faglegan bakgrunn til að framkvæma vandað og faglegt hættumat við ísland en hvar er öryggismálanefndin nýja og hverju sætir að hún er ekki komið á koppinn henni var lofað fyrst í september fyrir meira en ári síðan þegar bandaríkjaher var að hverfa úr landi og það er endurtekið í stjórnarsáttmála og sagt ríkisstjórnin mun fylgja markaðri stefnu í öryggis og varnarmálum og koma á fót samráðsvettvangi stjórnmálaflokkanna um öryggismál hvaða óskaplegan tíma tekur þetta að koma þessu á er það svona rosalega erfitt að semja bréfið til flokkanna og biðja þá um fulltrúa hvað vefst svona fyrir mönnum ég mótmæli því að þessi vettvangur skuli ekki vera kominn til sögunnar og hefði auðvitað átt að gera það strax í fyrrahaust full þörf á en sérstaklega ef menn eru að setja mál í nýjan farveg og aðilar eru farnir að vinna verkefni sem munu kosta fjármuni af þessu tagi að framkvæma þetta áhættumat þá hefði auðvitað verið eðlilegt að það hefði verið undir yfirumsjón eða að minnsta kosti í tengslum við starfs slíks öryggismálahóps eigi hann að verða eitthvað annað en orðin tóm

þarna hefur nú greinilega ekki verið unnið af neinum miklum krafti að hlutunum verð ég að segja ég vil svo bara að síðustu um ástand heimsmála almennt segja að það er auðvitað mjög dapurlegt að standa frammi fyrir því á þessari nýju öld sem hæstvirtur ráðherra ræðir nú um í upphafi ræðu sinnar þá skulum við horfast í augu við ástand af því tagi sem er í írak og afganistan sem er í mið austurlöndum og palestínu sem er núna í pakistan sem er núna í tyrklandi og á landamærum tyrklands og íraks svo fátt eitt sé nefnt svo maður sleppi nú bara afríku í bili og að við skulum líka horfa upp á þær hrikalegu andstæður sem fara vaxandi á samskiptum norðurs og suðurs að við skulum horfa upp á svokallaða hnattvæðingu sem er fjarri því að geta talist sjálfbært fyrirbæri er rekin áfram af forsendum stórfyrirtækja og áhættufjárfesta og gengur gegn þeim markmiðum sem alþjóðasamfélagið að öðru leyti er að reyna að ná fram til dæmis með þúsaldarmarkmiðum sameinuðu þjóðanna og áætlun sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun og sjálfbæra framvindu hér hef ég ekki nefnt vígbúnaðarkapphlaupið sem er auðvitað á fullu og þá staðreynd að á þessu ári og hinu næsta verður varið meiri fjármunum í heiminum til vígbúnaðar og vígvæðingar en nokkru sinni fyrr í mannkynssögunni þar eru í forusturíki bandaríki sem þróar ný kjarnorkuvopn þvert á samninga um hið gagnstæða að eyða þeim og þannig mætti lengi áfram telja menn geta skammast út í íran og haft af þeim áhyggjur en hvernig standa kjarnorkuveldin sjálf að málum eru þau ekki að þróa vopn og ýmiss konar vígbúnað þeim tengdan og með stjörnustríðsáætlanir og fleira í þeim dúr sem auðvitað gengur þvert á viðleitni alþjóðasamfélagsins að öðru leyti að halda aftur af útbreiðslu kjarnorkuvopna og hvað þá að þeim verði eytt eins og á að gera samkvæmt samningnum enda hafa þau verið dæmd ólögleg af alþjóðadómstólnum í haag bæði tilvist þeirra sem slík og hótunin um að beita þeim þannig að það er því miður ekki þannig að það sé hægt að segja að meginstraumarnir í þróun alþjóðamála séu nema að mjög litlu leyti því miður jákvæðir nema að mjög litlu leyti vonandi tekst mönnum til dæmis að koma málum á rekspöl hvað varðar gróðurhúsaáhrif og losun mengandi lofttegunda eins og hæstvirtur ráðherra ræddi hér og rætt var í andsvari það er vissulega rétt að það er mikilvægt að ná öllum helstu mengunarríkjunum saman að því borði og þar verður ísland akkúrat í hópnum því nú